Herr Präsident! Wenn es um die europäische Polizeibehörde geht, bewegen wir uns immer im Spagat zwischen Sicherheit und Grundrechten, und die richtige Balance ist immer die Frage.

Ich kann sagen, dank der transparenten und außerordentlich fairen Zusammenarbeit mit dem Berichterstatter war die Debatte solcher Themen sehr wohl möglich. Und das unterscheidet ihn auch von so manchen Diskussionen, die ich aus der Kommission heraus höre, und Vorschlägen uns gegenüber. Ich möchte Ihnen wirklich meinen Respekt zum Ausdruck bringen, denn wir haben wirklich sehr kontroverse Debatten gehabt. Positiv ist, dass CEPOL nicht mit Europol zusammengelegt werden soll, weil CEPOL völlig andere Aufgaben hat. Das darf man nicht verwässern! Positiv ist, dass die Präzisierung in der Aufgabenstellung von Europol vorgenommen wurde und es keinen Blankoscheck gibt für alle möglichen Delikte, die in den Aufgabenbereich von Europol fallen müssen. Aber es gibt natürlich auch Ungereimtes und Dinge, die uns nicht zufriedenstellen.

Aber es ist völlig überfordernd und inhaltlich unserer Meinung nach falsch, wenn nun auch der EDPS die Aufsicht übernehmen soll. Wir halten eine gemeinsame Aufsichtsinstanz für wirklich besser. Positiv ist auch, dass sich der Berichterstatter für ein parlamentarisches Kontrollgremium gestritten und sich dafür engagiert hat, aber die Kompetenzen sind eben Sie wissen das für uns nicht ausreichend.